En esa asamblea se debatirá sobre muchas cuestiones y, sobre todo, acerca de la situación específica que viven en el mundo las mujeres del medio rural. Quiero agradecer el trabajo de la señora Bilbao y de la señora Vallina para generar un documento que ha surgido del debate y del trabajo de muchas y muchos de quienes participamos en estas actuaciones y que consideramos que es fundamental hablar de la condición de las mujeres en el medio rural.

Hablamos de las dificultades de acceso al empleo, de las cuestiones referidas a la violencia de género, pero también de la necesidad de impulsar servicios públicos para garantizar el acceso de las mujeres a la educación o, por ejemplo, también a la sanidad y a los derechos de salud sexual y reproductiva. Y, en ese sentido, quiero recordar especialmente que hoy hace un año que se inició la plataforma SheDecides donde cientos de miles de voces de mujeres y hombres clamaban contra la decisión de la Administración del señor Trump que, en esos momentos, planteaba el recorte de los fondos a las organizaciones que están trabajando en los derechos de salud sexual y reproductiva. Hablamos de la salud de las mujeres, hablamos de la salud de las niñas y no podemos correr el riesgo de obviar estos peligros.